við þingsetningu söknum við alþingismenn og minnumst eins úr okkar hópi einar oddur kristjánsson áttundi þingmaður norðvesturkjördæmis varð bráðkvaddur í fjallgöngu fjórtánda júlí sextíu og fjögurra ára að aldri einar oddur kristjánsson var fæddur á flateyri tuttugasta og sjötta desember nítján hundruð fjörutíu og tveir foreldrar hans voru hjónin kristján ebenezersson skipstjóri þar og maría jóhannsdóttir símstöðvarstjóri einar oddur stundaði nám í héraðsskólanum á núpi í dýrafirði og í menntaskólanum á akureyri á skólaárunum var hann á sjó en einnig við fiskvinnslu í landi hann var skrifstofumaður á flateyri nítján hundruð sextíu og eitt til nítján hundruð sextíu og fimm og póstafgreiðslumaður þar nítján hundruð sextíu og fimm til nítján hundruð sextíu og átta frá árinu nítján hundruð sextíu og átta starfaði einar oddur við sjávarútveg fyrst sem einn af stofnendum og framkvæmdastjóri hlutafélags fiskiðjunnar hjálms hann var síðar stjórnarformaður hlutafélaganna hjálms vestfirsks skelfisks og kambs einar oddur kristjánsson hóf snemma afskipti af stjórnmálum í heimabyggð sinni hann sat í hreppsnefnd flateyrarhrepps nítján hundruð sjötíu til nítján hundruð áttatíu og tvö var formaður sjálfstæðisfélags önundarfjarðar nítján hundruð sextíu og átta til nítján hundruð sjötíu og níu formaður fulltrúaráðs sjálfstæðisflokksins í vestur ísafjarðarsýslu nítján hundruð sjötíu og níu til nítján hundruð níutíu og formaður kjördæmisráðs sjálfstæðisflokksins á vestfjörðum nítján hundruð níutíu til nítján hundruð níutíu og tvö þar voru honum falin margvísleg trúnaðarstörf á landsvísu einkum á sviði efnahags og atvinnumála hann sat í stjórn vinnuveitendafélags vestfjarða frá árinu nítján hundruð sjötíu og fjögur hann var í varastjórn sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna nítján hundruð áttatíu og þrjú til nítján hundruð áttatíu og níu í aðalstjórn nítján hundruð áttatíu og níu til nítján hundruð níutíu og fjögur stjórnarformaður vélbátaútgerðarfélags ísfirðinga frá nítján hundruð áttatíu og fjögur hann átti sæti í stjórn icelandic freezing

hann var formaður efnahagsnefndar ríkisstjórnarinnar nítján hundruð áttatíu og átta formaður vinnuveitendasambands íslands var hann

einar oddur kristjánsson var kjörinn alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn í vestfjarðakjördæmi nítján hundruð níutíu og fimm til tvö þúsund og þrjú og var síðan alþingismaður norðvesturkjördæmis tvö þúsund og þrjú til dánardags á alþingi átti hann sæti í mörgum nefndum en lengst og mest starfaði hann í fjárlaganefnd var varaformaður hennar nítján hundruð níutíu og níu til tvö þúsund og sjö og jafnframt aðaltalsmaður síns flokks í ríkisfjármálum hann var einnig virkur þátttakandi í alþjóðastarfi þingsins átti meðal annars sæti í íslandsdeild vestnorræna ráðsins og nato þingsins einar oddur kristjánsson kom sem ferskur gustur að gerð kjarasamninga sem nýr formaður vinnuveitendasambands íslands í lok níunda áratugar síðustu aldar og var einn aðalhöfundur þjóðarsáttarsamninganna svokölluðu ásamt forustumönnum verkalýðshreyfingarinnar sem lögðu grunn að stöðugleika og efnahagslegum framförum lengi síðan hann var sjálfstæður í skoðunum og ódeigur að fylgja sannfæringu sinni honum var einkar lagið að komast fljótt að kjarna máls og setja flókna hluti fram á einfaldan hátt svo að fólk skildi hann vel og treysti málflutningi hans einar oddur kristjánsson var eftirminnilegur einstaklingur sem náði að snerta streng í brjóstum flestra íslendinga og bar gæfu til þess að hafa heillavænleg áhrif á þróun íslensks samfélags um sína daga